Monsieur le Président, chers collègues, Madame la Présidente Lagarde, merci de votre présence parmi nous merci, Monsieur le rapporteur, pour votre excellent rapport.

Représentants directs des citoyens européens, nous constatons toutes ces inquiétudes sur nos territoires. La croissance modérée n'apporte finalement pas l'effet escompté sur les salaires, ni sur la consommation. Les prix du logement dans certaines régions augmentent de façon exponentielle. Plus globalement, le ralentissement de l'activité économique en Chine ou le Brexit risquent de perturber davantage l'économie. Dans cette période d'incertitude et de transition numérique et écologique, je me réjouis de votre initiative de lancer la révision de la stratégie de politique monétaire de la BCE, qui devra intégrer tous ces changements.

Dans l'élaboration de cette stratégie, Madame, je me réjouis de la méthode de dialogue et d'ouverture que vous envisagez, conformément à l'engagement pris lors de votre première audition au Parlement. Je salue enfin, à ce titre, les consultations publiques que vous allez mener, dont la première fin mars à Bruxelles avec la société civile, et j'espère que nous y serons associés.